Az uniós tagállamok többsége hosszú távú energiaellátását harmadik országokkal kötött kormányközi megállapodások révén biztosítja. Az energiaellátásról szóló tárgyalások során azonban nem él azzal az adottsággal, hogy az 500 milliós Európai Unió a világ legnagyobb gázpiaca. A tagállamok többsége pehelysúlyúként száll ringbe nehézsúlyú energiaexportőrökkel. Nincs összehangolt tárgyalási stratégia, nem állnak rendelkezésre a sikeres tárgyalásokhoz elengedhetetlen információk. Uniós információcsere hiányában pedig nem csoda, hogy tárgyaló partnereink élnek erőfölényükkel, és egyes tagállamok kiütéses vereséget szenvednek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az energiaellátással kapcsolatos információk közösségi szintű megosztása előfeltétele a nehézsúlyba való bekerülésnek. A kormányközi megállapodások ismerete elősegítheti egy összehangolt tárgyalási stratégia kialakítását, melynek révén a tagállamok jobb feltételek mellett juthatnak energiához. Energiaellátásunk biztonságát, a kedvezőbb árat a szorosabb tagállami együttműködés és a közös fellépés szavatolja. Ezért tartom fontosnak, hogy a kormányok kérésére a Bizottság aktív résztvevője lehessen a nemzetközi tárgyalásoknak.